forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lagaákvæðum um húsafriðun sem ég flyt ásamt fimm öðrum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þeim álfheiði ingadóttur jóni bjarnasyni

frumvarpinu er ætlað að styrkja stöðu húsafriðunar og verndun sögulegs byggingararfs þjóðarinnar frá því sem er í gildandi lögum annars vegar í lögum um húsafriðun og hins vegar í skipulags og byggingarlögum á undanförnum missirum hafa ítrekað komið fram dæmi sem sýna fram á þörfina á því að efla húsafriðun og stöðu hennar í lögum á sama tíma hefur umræða um húsafriðun verið mikil og skilningur almennings og stjórnvalda á mikilvægi húsafriðunar fyrir menningu og sögu þjóðarinnar er tvímælalaust að aukast íslensk stjórnvöld hafa nýlega mótað sér menningarstefnu í mannvirkjagerð þar sem meðal annars er fjallað um menningararfinn byggingarlistaarfinn menntamálaráðherra skipaði nefnd á árinu tvö þúsund og fimm til að vinna tillögur um stefnu stjórnvalda í manngerðu umhverfi undir forystu halldóru vífilsdóttur arkitekts menningarstefna í mannvirkjagerð er afrakstur þeirrar nefndarvinnu í þeirri stefnu segir meðal annars með leyfi forseta svo kann að virðast að íslendingar eigi ekki mikinn byggingarlistararf íslendingar bjuggu lengi við fátækt einangrun og harðbýli og var erfitt um vik með endingargóð byggingarefni á síðustu hundrað árum hefur orðið mikil breyting þar á en tilhneigingar gætir til þess að horfa einvörðungu fram á við og gá ekki að þeim fágætu verðmætum sem við eigum í mannvirkjum og byggðamynstri arfur liðins tíma gerir okkur kleift að þekkja rætur og grunn þeirrar sjálfsmyndar sem við tengjum okkur við í dag stórbrotið landslag er eitt helsta einkenni íslands mikil auðæfi felast í ósnortinni náttúrunni og er þar falinn stór hluti af arfi komandi kynslóða í þessari menningarstefnu kemur fram mikill metnaður til að láta söguna og arfinn njóta sín það er þýðingarmikið að ekki sé látið staðar numið með skýrri stefnumótun henni þarf að fylgja eftir á öllum sviðum þær breytingar á húsafriðunarlögum annars vegar og skipulags og byggingarlögum hins vegar sem lagðar eru til í bestu frumvarpi eru til þess fallnar að styrkja húsafriðun og vernda sögulegan byggingararf ég ætla að víkja stuttlega að einstökum greinum í frumvarpinu það skiptist í tvo kafla annars vegar þann sem fjallar um breytingu á lögunum um húsafriðun og annan kafla sem fjallar um breytingu á skipulags og byggingarlögum

augljóst er að með þessari viðmiðun næst ekki að láta húsafriðun fylgja tímanum heldur er hún óhögguð í ártölum sem ákveðin voru á sínum tíma og eru jafnvel tilviljunarkennd með því að miða við ákveðinn aldur húsa er tryggt að um leið og hús nær tilteknum aldri nýtur það friðunar og gilda þá ákvæði laganna um allar fyrirhugaðar breytingar flutning eða niðurrif þar með skapast einnig samfella í húsafriðun ekki liggur nákvæmlega fyrir hver fjöldi húsa er á landinu öllu sem þessi viðmiðun gæti átt við en talið er að á höfuðborgarsvæðinu séu aðeins um einn komma tvö prósent húsa frá því fyrir nítján hundruð og átta eða um fimm hundruð til sex hundruð hús og á landinu öllu munu sennilega vera um það bil þrjú hundruð sextíu friðuð hús utan reykjavíkur eru heillegar húsaþyrpingar frá upphafi tuttugustu aldar eða eldri einkum í stykkishólmi á ísafirði akureyri og seyðisfirði

gildandi lög miða við ártalið nítján hundruð og átján helstu rök fyrir þeirri tímasetningu eru væntanlega að um það leyti hefst steinsteypuöldin í íslenskri byggingarlist

ljóst er að þau eru mikilsverður vitnisburður um byggingarsögu þjóðarinnar sem fullt tilefni er til að sýna sóma

ákvæði í hverfisvernd eru sett í skipulagsáætlun eða ef breyta á skipulagi þar sem þegar gilda ákvæði hverfisverndar skylt er samkvæmt núgildandi lögum að setja slíkt ákvæði inn ef innan marka skipulagssvæðis eru einstakar byggingar mannvirki húsaþyrpingar náttúruminjar eða trjágróður sem æskilegt er talið að varðveita vegna sögulegs náttúrulegs eða menningarlegs gildis án þess að um lögformlega friðun sé að ræða jafnframt er brýnt að húsafriðunarnefnd fái til umsagnar skipulagstillögur þar sem unnið er með skipulagsreiti eða svæði þar sem eru hús eða húsaþyrpingar sem ákvæði sjöttu grein húsafriðunarlaga ná til flutningsmenn telja að það sé sérstaklega mikilvægt til að tryggja að sjónarmið húsafriðunar og húsverndar komi fram og séu höfð til hliðsjónar strax á skipulagsstigi í fjórða grein gildandi húsafriðunarlaga segir friða má mannvirki hús eða húshluta sem hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi friðun getur náð til nánasta umhverfis friðaðs mannvirkis friða má samstæður húsa sem hafa sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðunar um hvert einstakt þeirra enda þótt markmið laganna sé meðal annars að friða megi samstæður húsa og nánasta umhverfi virðist sem húsafriðunarnefnd hafi skort skýrar lagaheimildir til að hafa afskipti af málum á skipulagsstigi ítrekað hafa skipulagsyfirvöld í sveitarfélögum gagnrýnt húsafriðunarnefnd fyrir að kynna sín sjónarmið seint í ferli mála iðulega þegar komið er að framkvæmdum og þá sé það einfaldlega of seint eins og oft er sagt til að taka á þessu og tryggja húsafriðunarnefnd þannig tæki til að ná fram markmiðum gildandi laga að þessu leyti er lagt til að nefndin fái skipulagstillögur til umsagnar ef ákvæði hverfisverndar gildir á svæðinu og sömuleiðis ef fjallað er um skipulag þar sem eru byggingar sem ákvæði húsafriðunarlaganna ná til eðlilegt þykir hins vegar að þetta ákvæði sé sett inn í skipulags og byggingarlög engum blöðum er um það að fletta að það er að verða viss vitundarvakning í umfjöllun um húsafriðun ef til vill ákveðin þáttaskil eða tímamót í umræðunni nýlegt dæmi er að forseti alþingis tók skynsama afstöðu til skipulagsmála hér á alþingisreitnum en þá lagði hann til að skjaldbreið við kirkjustræti yrði friðað en áður hafði þingið óskað eftir því að heimilað yrði að rífa húsið sem betur fer höfðu borgaryfirvöld lagst gegn því í fréttatilkynningu frá forseta alþingis segir meðal annars um þetta mál með leyfi forseta að skjaldbreið verði endurbyggð í sem næst upprunalegri mynd við þá endurgerð verði einkum hugað að sal á fyrstu hæð hússins sem hefur bæði og byggingarlegt og sögulegt gildi það hefur talsverð umræða farið fram í fjölmiðlum á undanförnum mánuðum og missirum um húsafriðunarmál og mér finnst kannski við hæfi við þessa umræðu virðulegur forseti að vitna meðal annars í viðtal við nýráðinn forstöðumann húsafriðunarnefndar sem tók til starfa reyndar í gær en viðtal við hann nikulás úlfar másson birtist í morgunblaðinu tuttugasta og önnur október síðastliðinn og þá er meðal annars fjallað þar um það frumvarp sem ég er hér að mæla fyrir þar segir nýráðinn forstöðumaður húsafriðunarnefndar um þetta frumvarp með leyfi forseta breytingin felst í því að gengið verði út frá aldri húsanna en ekki neinu sérstöku ártali eins og verið hefur

ekki að engu megi breyta samanber viðbygginguna við alþingishúsið og fyrirhugaðar breytingar á alþingisreitnum svokallaða hefur kynnt sér þetta frumvarp og fer um það jákvæðum orðum í viðtali við morgunblaðið nú seint í október jafnframt gæti verið áhugavert í örfáum orðum að benda á ágæta grein sem birtist í fréttablaðinu tuttugasta og sjöunda ágúst síðastliðinn eftir guðjón friðriksson sagnfræðing og stjórnarmann í torfusamtökunum en þar segir hann meðal annars með leyfi forseta hús eru mikilvægur hluti af menningararfi þjóðarinnar okkur þykir varið í að geta séð gamalt amboð á þjóðminjasafninu sem er ekkert merkilegt í sjálfu sér og hefur kannski verið í slæmu ásigkomulagi þegar það kom á safnið en við viljum varðveita það sem hluta af menningararfi okkar og því hefur verið hlúð að því húsin hafa það líka fram yfir muni á söfnum að auðvelt er að nýta þau í nútímanum vel upp gerð gömul hús sem hluti af nýju hóteli á mótum skólavörðustígs og laugavegar mundu gefa því sérstakan þokka rétt eins og raunin hefur orðið með hótel reykjavík centrum í aðalstræti bestu dæmin um uppbyggingu í miðbæ reykjavíkur síðustu áratugi eru tengd því að gömul hús hafa verið nýtt í tengslum við nýbyggingar verstu dæmin eru tengd því að kúlan hefur verið sett á gömul hús og byggðir forljótir steinkumbaldar í staðinn oft í engu samræmi við umhverfið það er því ljóst að það er að verða tel ég ákveðin vitundarvakning varðandi mikilvægi þess að varðveita gömul hús það eru ekki mörg gömul hús á íslandi við erum ungt samfélag ekki síst í þessu samhengi og í þessum skilningi þannig að það er mikilvægt að huga að þessu og ég hef orðið var við að það er vaxandi skilningur á því og áhugi á því úti í samfélaginu ég ætla virðulegur forseti að leggja það til að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur menntamálanefndar og vænti þess og vonast til þess að það fái góðar viðtökur hér í þinginu